það fer eftir ýmsu hvort það tekst það eru lagaumbætur víða í gangi í kerfinu okkar í dag mjög víða og unnið bæði í ráðuneytum og annars staðar að lagauppstokkun við eins og ég segi ég held að það sé um of mælst ef menn telja að nefndin muni skila af sér heilsteyptum lagafrumvörpum á öllum sviðum sem skýrsla rannsóknarnefndar kemur inn á fremur munum við að mínu mati nú tala ég fyrir sjálfan mig leitast við að koma fram með ábendingar og þar fram eftir götunum auðvitað getum við hugsanlega komið fram með lagafrumvörp og þingsályktanir en fyrst og fremst verður þetta í formi ábendinga það er við förum yfir skýrslur rannsóknarnefndarinnar og komumst að því hverju við erum sammála hverju við erum hugsanlega ósammála og reyna að komast að sameiginlegri niðurstöðu um úrbæturnar og beina því til viðkomandi aðila ef þörf krefur eða flytja slíkar beinar tillögur hér á